Das Europäische Parlament hat es sich nicht einfach gemacht, sich eine Entscheidung abzuringen, als es darum ging, die Anzahl der Richter und Richterinnen zu erhöhen.